Nous savions déjà le peu de considération que vous aviez pour les peuples d'Europe, vous avez montré ce jour là tout le mépris que vous avez pour leurs représentants. Or, vous ne méprisez pas seulement les députés que nous sommes, mais aussi les chefs de gouvernement de Hongrie, de Pologne et de Slovaquie qui résistent à vos injonctions. Monsieur Juncker, vous avez déclaré tout à l'heure, l'Europe est un continent qui vieillit. Vous annoncez vouloir créer de nouvelles voies légales pour l'immigration extra européenne, alors même qu'elle cause de profonds désordres identitaires, sécuritaires, économiques et sociaux. Vous cherchez à distinguer l'immigration légale, que vous encouragez, de l'immigration clandestine, que vous prétendez combattre, sans jamais vous en donner les moyens. Or, ces deux immigrations ne s'annulent pas mais elles se cumulent. Il faut redonner aux peuples d'Europe confiance dans l'avenir, en recréant les conditions d'un dynamisme démographique propre, leur rendre la maîtrise de leur destin et construire une Europe des coopérations, voilà notre vision, à l'opposé de la vôtre, qui est fédéraliste, rigide et de plus en plus totalitaire.